personne ne pourra le contester, puisqu'il y a des témoins que les différents mouvements d'opposition au système communiste se sont réunis chez moi, avant la chute du mur, et que j'ai donc été un acteur important dans tout ce qui concerne cette action anti communiste.

C'est la première chose que je tiens à dire. Pour vous répondre, je tiens aussi à dire que mon pays, la France, le Sénat, l'Assemblée nationale, ont pris des positions qui sont celles que j'expose actuellement.